hæstvirtur forseti ég held að það sé alveg rétt fyrir okkur að átta okkur á stöðunni eins og hún er í dag hún er sú að hæstiréttur íslands hefur ógilt kosningarnar sem áttu sér stað í nóvember til þessa stjórnlagaþings það þýðir það einfaldlega

nema hér verði einhver málið hefjist með einhverjum nýjum hætti það er bara staðan lögin um stjórnlagaþing sem voru samþykkt hér á alþingi fela það í sér að ágreiningsmál vegna kosninganna áttu að fara til hæstaréttar til úrskurðar hæstaréttar það var ákvörðun þess meiri hluta hér á þingi sem stóð að samþykkt laganna að þannig skyldi með fara þannig fór það mér finnst háttvirtir alþingismenn ekki geta gert lítið úr því þegar sá dómstóll sem fékk þetta verkefni í hendur samkvæmt lögum frá okkur kemst að einhverri niðurstöðu þess vegna finnst mér mjög sérkennilegt þegar bæði hæstvirtan forsætisráðherra og háttvirtur formaður allsherjarnefndar gera því einhvern veginn skóna að alþingi geti nú með ákvörðun sinni komist einhvern veginn fram hjá þessari niðurstöðu hæstaréttar með því að láta kosninguna standa samt

það er eitthvað mjög bogið við þá hugsun ég bið háttvirta þingmenn að víkja þeirri hugsun frá sér því til hvers að fela aðila eins og hæstarétti æðsta dómstól landsins að skera úr um ágreiningsmál ef alþingi ætlar svo sjálft að sniðganga þá niðurstöðu sem hæstiréttur kemst að samkvæmt þeim lögum sem hér hafa verið sett þetta skulum við

það hefur ýmislegt komið fram í þessari umræðu það var ágætt hjá hæstvirtum innanríkisráðherra ögmundi jónassyni að segja oftar en einu sinni að hann vildi virða niðurstöðu hæstaréttar það er auðvitað það sem við þurfum að gera hvort sem einstakir þingmenn hér kunna að vera ósammála hæstarétti um það að þetta séu veigamikil atriði sem þarna er skorið úr um eða ekki niðurstaða hæstaréttar er ógilding kosninganna það er ógilding kosninganna og það stendur þannig er það hvort sem okkur líkar betur eða verr fram hjá því verður ekki farið það eru nokkur atriði sem við þurfum að ræða frekar í þessu það er auðvitað tæknilegi hlutinn það er hvað gerist nú ef alþingi tekur ekki einhverjar nýjar ákvarðanir samþykkir ekki einhver ný lög

þannig að þeir hér inni sem eru áhugasamir um stjórnlagaþing þurfa þá að koma með frumvarp sem felur í sér breytingar á eldri stjórnlagaþingslögum með ákvæðum um nýjar kosningar með ákvæðum um nýja tímafresti með ákvæðum um nýjan starfstíma stjórnlagaþings og svo framvegis og með úrbótum á þeim ágöllum á löggjöfinni sem hæstiréttur er að gera athugasemdir við þetta eru atriði sem þeir sem eru áhugasamir um stjórnlagaþing verða að hugleiða vilji þeir gera þetta ég hef ekki farið dult með þá skoðun mína frá upphafi þessa máls að ég hef talið að þetta stjórnlagaþingsmál allt sé einhver tilraunastarfsemi með stjórnarskrána sem ekki eigi rétt á sér ég hef aldrei farið dult með þá skoðun mína í gegnum allan feril þessa máls bæði á fyrra þingi og svo síðar þannig að ekki mun ég hafa frumkvæði að því að það verði komið með nýtt frumvarp til stjórnlagaþings í ljósi þess sem hér hefur verið sagt er rétt að ítreka það að afstaða okkar sjálfstæðismanna var sú að styðja þetta mál ekki það voru aðrir hér inni sem tóku ábyrgð á þessari löggjöf og útfærslu hennar það voru aðrir sem gerðu það aðrir sem höfðu frumkvæði að því og aðrir sem báru ábyrgð á því að leiða málið til lykta þeir auðvitað þurfa núna að horfa í eigin barm hins vegar ef við tökum afstöðu til þess hvort við teljum nauðsynlegt að fara að nýju í þennan leiðangur verðum við að hafa í huga sérstaklega þegar hér koma þingmenn með hástemmdar yfirlýsingar um lýðræðislega kröfu þjóðarinnar og hvað það nú allt heitir að það var einungis einn